forseti vill tilkynna að með bréfi dagsettu tuttugasta og fimmta janúar tvö þúsund og ellefu hefur forseti óskað eftir því við fjárlaganefnd að hún fjalli um skýrslu ríkisendurskoðunar um mannauðsmál ríkisins starfslok ríkisstarfsmanna þetta er í samræmi við reglur um þinglega meðferð skýrslna ríkisendurskoðunar sem forsætisnefnd samþykkti